Pártállástól, nemzeti hovatartozástól nem függhet egy európai demokrata álláspontja.

Magyarként, európai demokrataként, a román nép barátjaként abban vagyok érdekelt, hogy Romániában legyen valódi demokrácia és jogállamiság. Ez létérdeke a Romániában élő másfél milliós magyar nemzeti közösségnek is. Tudom, hogy mit jelent saját országom példájából ha egy kormány ráront a demokráciára, korlátozza a szólásszabadságot, és rendszerszerűen lebontja a jogállamiságot. Reding asszony bírálatának lényegével egyetértek, bár bizonyos megfogalmazásait túlzónak és igaztalannak tartom.

Ennek a mai vitának az a tétje, hogy létrejöjjön egy egységes kritériumrendszer, amely alapján az Unió valamennyi tagországában a demokrácia, a jogállamiság helyzetét el...